Gospođo predsjednice, nažalost Demokratska Republika Kongo je jedan od najboljih primjera kada bogatstvo postane prokletstvo, kada bogatstvo koje jedna država ima ne stigne do njenih građana nego ostaje limitirano u političkoj eliti, u onom uskom krugu ljudi koji upravljaju bogatstvom te države. Zato, želim potpuno jasno predložiti da u ovom slučaju trebamo učiniti najmanje dvije stvari. Istina, ovo je već treća rezolucija o kojoj raspravljamo s nekim rezultatima koji su i postignuti, ali trebamo učiniti dvije stvari.

Govorim i s nekakvim iskustvom s područja bivše Jugoslavije gdje su se vodili ratovi i gdje su zločinci završili na Haškom sudu. I drugo, treba kazniti one multinacionalne kompanije, pogotovo europske, koje i dalje krše one propise koje smo mi donijeli, a to je da se ne koriste minerali i rudna bogatstva s područja koja su u ratnim sukobima.